Hvala lepa. Seveda ima koalicija bolj natančne podatke, da lažje operira, kar seveda sem vesela, da sem danes dobila kakšen podatek več, kakor sem ga bila sama lahko pridobila. In zato, ker je ker imajo take dobre podatke, ker imajo sodelavce in zmožnost tudi ljudi, računam, da bo tako, kot je rekel kolega Robert, ki ga ni tukaj, da mogoče bo vlada sama pripravila neko rešitev. In bi bila, jaz te rešitve zelo vesela, da bi vlada v pol leta pripravila rešitev in prišla na na mize, zato da ne bi potem, bom rekla, opozicijsko stranko lovili na vejicah in pikah, točnih izračunih, ker oni imajo dostop do teh baz, drugačno kot mi, drugačno kot jaz. Kar lahko kar dostopam, je, da vnaprej zaprosim en mesec ali pa da, da naročim raziskovalno nalogo ali pa kar lahko poiščem na spletu, na medmrežju. Zato je težnja tudi opozicije in tudi vlaganje zakonov, da opozarja, kaj mora koalicija narediti in koalicijski poslanci, ker imajo večjo možnost in večji, državni aparat je praktično v njihovih rokah, ki to lahko melje in pregleduje in dela. In, spoštovana državna sekretarka, sem si zapisala, kako si sledijo tele državne pomoči oziroma, transferji socialni, za socialno varstvo, in seveda varstveni dodatek. In na koncu ste rekli, da lahko neka ženska z neko tristo evrov penzije dobi petsto sedeminsedemdeset cela štiriintrideset evrov. Jaz vem, da nimate časa, pa lahko tudi kdaj drugič mi sporočite, koliko pa je teh žensk v Sloveniji, ki takole na takle način se jim vsi varstveni dodatki seštevajo. Če jih bo osem tisoč, lahko rečem, da čestitam in da sem zadovoljna. Bojim se, da je ta številka nižja. Vi imate to številko, jaz te številke nimam niti, ali me boste pa podučila, kje to številko lahko sama, poiščem. Bom bila zelo vesela. In, se mi zdi, da pri varstvenem dodatku je vse lepo in prav, od katerega leta in tako naprej, ampak veste, koliko vlog. Jaz vam lahko prepošljem, koliko vlog smo mi dobili, ko je varstveni dodatek ni bil več, plomba na nepremičnino. Ampak veste, vrag tiči v majhnih stvareh. Vse ženske so rekle: "No, zdaj pa bomo vložile varstveni dodatek." V poslansko skupino so hodile, pri nas v poslansko skupino v državni zbor so prišle: "Dajte nam to vložiti." Ampak veste, kakšen je bil odgovor? "Ja, seveda, gospa, vi niste sama, vi imate še dva sina, ki vas morata preživljati." In je rekla: "A to je za vas varstveni dodatek, da mene morajo poleg vsega še otroci preživljati, da jaz nisem za državo kot sama, kot pa sama živim, a ne?" To je tisto, kar je pri varstvenem dodatku. Zato si želim, da bi videla, kakšna je ta številka teh žensk, ki dejansko, dobivajo varstveni dodatek. Mogoče je čas res, da ne nazadnje opravimo tudi kakšno sejo državnega zbora na ta način, pa da pogledamo, kako so se v zadnjem letu številke spremenile, ali pa če obstaja kakšna nova raziskava, socialnega, tega zavoda za, inštituta za socialno varstvo v Sloveniji. Mogoče obstaja kakšna nova raziskava, pa da jo vendarle poslanci dobimo na mize, pa da gremo pogledat, kakšni so bili učinki te spremembe. In, informativni izračun, si ga vsi želimo. In prepričana sem, da bo omogočil delo zaposlenim tako na centrih za socialno delo kot tudi na ministrstvih, ampak naš namen je bil, da se popravijo krivice, popravijo krivice, ki so bile storjene, pa tudi če gremo v leto dva tisoč nazaj, takrat je bilo, in bi lahko rekli, da je bila takrat še socialna država, ki je omogočala tistim brez prihodka neko, neki dohodek in priznavala preteklo delo, skrb za dom, družino, domovino.